er að mínu viti það að þó hafi ekki allir í stjórnarandstöðunni talað fyrir því að flokkarnir ættu áfram að vinna saman að lausn þessa máls tók ég eftir því að það var enginn sem talaði gegn því að við ættum að halda samstöðunni áfram og leysa þetta mál ég lít því svo á að allir flokkarnir vilji halda áfram að vinna að lausn málsins ég hef fulla trú á því að við getum náð lengra í því máli heldur en við þegar höfum náð við erum þegar ávinningurinn af þessu samstarfi er um sjötíu milljarðar króna ég hef fulla trú á því að við getum náð lengra í því máli þegar hér er verið að gagnrýna þá sem hér stendur eins og háttvirtur varaformaður sjálfstæðisflokksins gerði verður hún líka að taka með í reikninginn að það voru fjörutíu prósent kjósenda sem völdu þennan sama kost og sú sem hér stendur valdið að taka ekki þátt í kosningum það er bara einn valkostur sem fólk hefur þegar kosningar eru það er ágætt líka að rifja upp að það voru mjög margir sem töldu þessa kosningu nokkuð sérkennilega meðal annars einn fréttamaður hjá bbc að aðrir hér á landi viðurkenndu að samningarnir sem ætti að fara að greiða atkvæði um eða kjósa um hafi í rauninni verið settir til hliðar því betri samningar væru á borðinu þannig að ég held að það sé alveg nauðsynlegt að halda því til hliðar líka ég vil líka segja út af orðum háttvirts formanns sjálfstæðisflokksins að hann spyr hvernig ætlar ríkisstjórnin að axla ábyrgð í þessu máli ég vil segja við formann sjálfstæðisflokksins það er ekkert einkamál þessarar ríkisstjórnar hvernig á að leysa þetta mál eða hvort það á að leysa það ég vil bara minna á það í þessu sambandi

ekki í tíð þessarar ríkisstjórnar hún byrjaði undir forustu íhaldsins fyrrverandi forsætisráðherra þannig að ábyrgðin er nú alveg eins mikil íhaldsins og sjálfstæðismanna um hvernig eigi að leysa þetta mál raunar má segja að þetta hrun hafi byrjað við einkavæðingu bankanna ef því er að skipta þannig að það er alveg ljóst að það er á ábyrgð allra flokka að leysa þetta mál og koma því farsællega í höfn það er ekki hægt að finna annað að þeirri umræðu sem hér er já það er mikill óróleiki í salnum þegar verið er að tala um að aðrir flokkar beri hér einhverja

hér inni gegn því að ekki ætti að vinna saman að lausn þessa máls bendir hver á annan